Gospodine predsjedavajući, kao članica odbora zaduženog za javno zdravstvo i sigurnost hrane moram izraziti svoju duboku zabrinutost zbog toga što se predlažu promjene načina pregleda, koje predlaže Europska komisija.

Upravo suprotno, dogodit će se da će ograničavanje pregleda samo na inspekciju potencijalno povećati rizik konzumacije svinjskog mesa. Komunicirala sam s dionicima iż industrije i nadležnih državnih službi te zaključila da potencijalni rizici od ovakvog poteza mogu uvelike nadmašiti potencijalnu korist i uštede koju bi mesna industrija mogla ostvariti.

Cijenjene kolegice i kolege, smatram da predloženi tekst uredbe u dijelu koji se odnosi na pregled mesa nije napredak već, naprotiv, povećava razinu opasnosti.